Poštovani gospodine predsjedniče, nedavno sam imao zadovoljstvo ugostiti učenike s hrvatskih otoka Iža, Prvića i Silbe te njihove učitelje. Želio sam najmlađim generacijama približiti rad Europskog parlamenta, ali i ukazati na specifične probleme sredina iz kojih dolaze. Druženjem s uvijek iskrenim i inspirativnim osnovnoškolcima saznao sam još više o problemima koji muče moje male goste i njihove roditelje. Zato ovim putem skrećem pozornost na neizvjesnosti s kojima se suočavaju zbog depopulacije i mogućih ukidanja područnih škola na otocima, kao i riskantnog prijevoza preko mora, što je svakodnevica neke od ove djece. Utoliko ohrabruje najava resornog ministarstva da će korištenjem suvremenih medija nastojati djeci na otocima omogućiti što kvalitetniji odgoj i obrazovanje, a pri izradi nove mreže osnovnih škola voditi računa o prometnoj povezanosti kako bi se svakom djetetu omogućilo pravo na njihovo pohađanje. Kao zastupnik u Europskom parlamentu, rođen na otoku i odrastao uz more, svjestan sam vrijednosti ali i težine života na otocima. Depopulacija hrvatskih otoka stvaran je problem kojim se treba ozbiljno posvetiti slijedeći najbolje europske prakse i mogućnosti u ovom području.